Úvodom považujem za potrebné potvrdiť konštatovanie uvedené v bode 12 správy, že v Európskej únii má hrozba terorizmu viac rozmerov a že mnohé nebezpečenstvá pramenia aj zo separatistických nálad podnecovaných separatistickými hnutiami. Preto musíme v budúcej stratégii vnútornej bezpečnosti Európskej únie rozlišovať medzi medzinárodným, nábožensky motivovaným terorizmom a teritoriálnym, separatisticky orientovaným terorizmom s viacerými tlejúcimi ohniskami aj vo vnútri Európskej únie. Lepšou koordináciou vnútroštátnych politík v oblasti boja proti terorizmu s politikou Únie musíme dosiahnuť to, aby opatrenia a nástroje v oblasti boja proti terorizmu sa zbytočne nezdvojovali, ale aby v systéme ani nezostávali možné prázdne medzery.